Wir sehen, dass im Parlament die Meinungen gerade bezüglich der neuen fischereilichen Methoden und auch des dazugehörigen Fanggeschirrs sehr stark auseinandergehen.

Wir haben das vorhin von der Kollegin schon erwähnt bekommen. Es ist notwendig, dass neue fischereiliche Methoden und das Fanggeschirr wissenschaftlich getestet werden, und zwar über vier Jahre hinweg und unter entsprechender wissenschaftlicher Begleitung wir haben genügend Institute in der Europäischen Union, die das tun können und dass nicht mehr als 5 der betreffenden Flotte damit ausgerüstet werden. Das ist ein wichtiger Punkt, damit wir den Streit auch zwischen den niederländischen Baumkurrenfischern und den französischen und den deutschen und vielleicht auch den britischen ich weiß zwar nicht, wie lange sie noch dabei sein werden beilegen können. Deshalb finde ich diesen Kompromiss so wahnsinnig gut und kann nur befürworten, dass wir dem zustimmen und hier sozusagen viele Dinge wieder auf die vernünftige Bahn bringen.